Domnule președinte, doamnă comisar, de la bun început spun că susțin acest raport și plec de la ideea că statisticile sunt necesare, pentru a putea lua o decizie corectă. Vorbim de PAC, vorbim de politica agricolă comună și este evident că trebuie să avem statistici, pentru a lua o decizie bună. Îi felicit pe raportorii care au lucrat și cred că forma îmbunătățită, de la propunerea Comisiei, cu propunerile colegilor din Parlamentul European, arată că am făcut un pas înainte. Vom cunoaște situația fermelor, situația fermelor noi care apar, însă, sigur, și eu pun accent pe ideea ca metodologia, culegerea de date, statistica de care avem nevoie să nu adauge costuri foarte mari, mai ales pentru fermierii noi, pentru tinerii fermieri și pentru fermierii care încep activitatea.

Dacă pornim de la ideea că avem o piață internă, dacă avem o politică agricolă comună, nu putem vorbi de spionaj, ci putem vorbi de cunoaștere.